mótmæltu við þingsetninguna þótt þingmenn og ráðherrar þykist ekki vita nákvæmlega hverju verið var að mótmæla get ég frætt þingið um það hér og nú að það var verið að mótmæla alþingi og setningu þess við búum í landi þar sem níutíu prósent þjóðarinnar bera ekki traust til þjóðþingsins og stór hluti þjóðarinnar telur að þingmenn hafi ekki lengur umboð til að sitja á þingi hluti þessa fólks var hér fyrir utan á föstudaginn og vildi tjá þingmönnum það en hvað gerðu svo þingmenn jú þeir flúðu undan almenningi með lögregluvernd inn í þinghúsið þar sem þeir ávörpuðu ekki fjöldann heldur hver annan forseti íslands ávarpaði þingið forseta þingsins og ríkisstjórnina og talaði um rússland og kína forseti þingsins ávarpaði forsetann og svo hrópuðu allir ferfalt húrra fyrir sjálfum sér og fóru hér fram í glerskálann til að skála við sendiherra og erlend fínimenni að ávarpa fjöldann fyrir utan nei aldeilis ekki það er kominn tími til að þingmenn velti alvarlega fyrir sér þeirri spurningu hvort hér sé um alþingi íslendinga að ræða eða alþingi einhverrar pólitískrar yfirstéttar sem er algerlega úr tengslum við landsmenn við erum hér með fund í kvöld á alþingi íslendinga bak við víggirðingu við skulum ekki taka því nema alvarlega frú forseti hér höfum við svo hlýtt á þriðju stefnuræðu forsætisráðherra jóhönnu sigurðardóttur sem setið hefur á alþingi síðan nítján hundruð sjötíu og átta það er í þrjátíu og tvö ár þetta var stefnuræða ríkisstjórnar og stjórnmálamanns sem er uppiskroppa með lausnir og langa sögu lausna sem virka ekki stefnuræða ríkisstjórnar og stjórnmálamanns sem völdust til ábyrgðar vegna fordæmalausra aðstæðna þar sem boðað var til kosninga í kjölfar mesta efnahagshruns lýðveldistímans

þegar það svo kom í ljós með skýrslu rannsóknarnefndar alþingis hafnaði forsætisráðherrann og hirð hennar ábyrgð stjórnmálamannanna á þriðjudaginn var þetta var því stefnuræða þeirrar pólitísku yfirstéttar sem gefur frekar lítið fyrir almenning í landinu og sem á þriðjudaginn var hikaði ekki einu sinni við að stúta réttarríkinu til að geta verndað sína eigin pólitísku og persónulegu hagsmuni ríkisstjórnin sem nú situr ríkisstjórn jóhönnu sigurðardóttur hefur hafnað því að gera upp hrunið það hrun sem valdið hefur meira samfélagstjóni en nokkuð annað á íslandi frá lýðveldisstofnun hefði nú einhvern tímann einhver trúað því að vinstri græn gætu svo verið helmingurinn af slíkri ríkisstjórn og að vinstri græn muni styðja áfram með ráðum og dáð að hrunið verði ekki gert upp svo bregðast víst krosstré sem önnur þegar völdin eru annars vegar og nú hefur dómsmálaráðherra vinstri grænna víggirt þinghúsið til að geta haldið þingfund frú forseti stefnuskráin og hin tvö hundruð og sextán mál ríkisstjórnarinnar eru að mestu leyti froða eins og flest annað sem kemur frá henni hvað varð um lýðræðisumbæturnar sem lofað var persónukjörið er horfið af stefnuskránni það er þar ekki lengur ég bið þingmenn að lesa það lög um þjóðaratkvæðagreiðslur fást ekki samþykkt fjármál stjórnmálaflokka eru áfram spillt með nýsamþykktum lögum fjórflokksins frá síðasta þingi úrræðin í skuldavanda heimilanna eru á við pyndingarklefa fyrir fólk dómskerfið virðist vera í herferð gegn réttlæti og stjórnsýslan er í herferð gegn almenningi bankakerfið afskrifar milljarða til pólitískt tengdra sægreifa en hendir fjölskyldum út vegna nokkurra milljóna þingmenn á spena fjármálafyrirtækja sitja enn á þingi skuldir þingmanns sem ekki verða greiddar duga fyrir árslaunum verkamanns í rúmlega fimm hundruð ár fyrrum samráðherrar og samþingmenn hrunstjórnarinnar og meira að segja forseti alþingis hafna því að gera upp hrunið og líkleg hugsanleg lögbrot ráðherra þess blindan á eigið vanhæfi er sláandi andverðleikasamfélag er orð vikunnar hér á alþingi virðist það svo sannarlega eiga við verðleikar eru nefnilega illa liðnir þar sem pólitísk yfirstétt hefur völdin frú forseti þjóðin treystir ekki alþingi og svo á bara að halda áfram á sömu braut með setningu nýs löggjafarþings eins og ekkert sé bara sisona sömu þingmenn og sömu ráðherrar með meira að segja biskupinn með sér í broddi fylkingar sóttu sér guðsblessun í þjóðkirkjuna og hylltu svo sjálfa sig í þinghúsinu á eftir hrunið ha það já þú meinar en við erum búin að afgreiða það við erum íslenskir stjórnmálamenn frú forseti þetta sama alþingi og hafnaði því að gera upp hrunið og kaus að sýna almenningi réttlætinu og réttarríkinu löngutöng hefur hins vegar undir forustu forseta alþingis ákveðið að krefjast saksóknar og lífstíðarfangelsis yfir níu ungmennum ungmennum sem valin voru tilviljanakennt úr hópi fólks sem kom hér á þingpallana til að vara þingmenn við áframhaldandi stefnu ungmennum sem höfðu ekkert annað gert en að reyna að ná eyrum alþingismanna sem allt of lengi vildu ekki hlusta alþingi sjálft hefur í millitíðinni samþykkt skýrslu og niðurstöðu rannsóknarnefndar alþingis og skýrslu og niðurstöðu þingmannanefndar alþingis þar sem það kemur skýrt fram að ungmennin höfðu rétt fyrir sér þau ættu því ef til vill jafnvel að fá fálkaorðuna fyrir hetjudáð en alþingi neitar að breytast og með forseta þingsins í broddi fylkingar virðist það þess í stað drifið áfram af einhverjum mjög svo óljósum og einkennilegum hvötum og krefst lífstíðarfangelsis yfir fólkinu það er mikil reisn yfir þannig þingi segi ég nú bara frú forseti ég get því miður ekki með góðu móti lýst virðingu minni eða ánægju með alþingi íslendinga eða nokkurt það fólk sem hegðar sér eins og ég hef tæpt á þetta er hins vegar starfsvettvangur minn og í samræmi við eiðstaf minn að stjórnarskránni mun ég leitast við að sinna starfi mínu hluti af því er að halda á lofti þeim stefnumálum sem við þingmenn hreyfingarinnar vorum kosin út á hreyfingin mun á komandi þingi leggja fram í þriðja sinn frumvarp um þjóðaratkvæðagreiðslur þar sem tiltekinn hluti landsmanna getur með undirskrift sinni krafist þjóðaratkvæðagreiðslna og þar sem þriðjungur þingmanna getur vísað lagafrumvörpum til þjóðarinnar í atkvæðagreiðslu það og það eitt mundi koma í veg fyrir það ástand sem er hér fyrir utan núna þótt forustufólk ríkisstjórnarinnar og flestir þingmanna hennar virðist vera á móti lýðræðisumbótum vonumst við samt til þess að enn séu hér inni þingmenn sem hafa kjark til að búa við aukið lýðræði og styðja frumvarpið hreyfingin mun einnig leggja fram tillögu til þingsályktunar um neyðarlög fyrir heimilin í landinu sem háttvirtur þingmaður margrét tryggvadóttir mun reifa hér á eftir en eins og fram kom í máli mínu áðan upplifa skuldugar fjölskyldur landsins hin svokölluðu úrræði ríkisstjórnarinnar sem einhvers kona kafkaískan pyndingarklefa þar sem það er stórkostlega saknæmt að hafa tekið lán enn eitt mál hreyfingarinnar verður þingsályktunartillaga um efnahagsáætlun utan skilmála alþjóðagjaldeyrissjóðsins þar sem hægt verður að móta efnahagsstefnu í anda þess norræna velferðarríkis sem við viljum gjarnan vera en höfum aldrei orðið slík efnahagsstefna er óhugsandi án brottfarar alþjóðagjaldeyrissjóðsins vegna þeirra krafna um stórfelldan niðurskurð í heilbrigðis velferðar og menntamálum sem ríkisstjórnin hefur verið svo dugleg að fylgja og hverra merki sér í nýframlögðu fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár og nýframlögðum samningi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn auk þess mun hreyfingin leggja fram frumvarp til laga um fjármál stjórnmálaflokka þar sem meint peningaþörf stjórnmálaflokka er skilgreind að nýju og fjárframlögum frá fyrirtækjum sem og nafnlausum fjárframlögum er alfarið hafnað á nýafstöðnu þingi samþykkti fjórflokkurinn í enn einu samtryggingarkastinu lög um fjármál stjórnmálaflokka þar sem gert er ráð fyrir áframhaldandi nafnlausum fjárframlögum og fjárframlögum frá fyrirtækjum þessu hafnaði hreyfingin algerlega og lagði fram í staðinn mjög merkar tillögur þar sem gagnsæi í fjármálum stjórnmálaflokka er haft að leiðarljósi þeirri leið var hafnað af fjórflokknum en við munum ekki gefast upp með þetta mál í nýlegri skoðanakönnun kom fram að sextíu og átta prósent þjóðarinnar eru á móti framlögum frá fyrirtækjum til stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka og að sjötíu og níu prósent þjóðarinnar eru á móti nafnlausum framlögum fjármál stjórnmálaflokka snúast um grundvöll lýðræðisins og eru ekki einkahagsmunir stjórnmálaflokka og stjórnmálamannanna að auki mun hreyfingin leggja fram frumvarp um fiskmarkaði og að öllum afla sem veiddur er úr sameiginlegum fiskveiðikvóta verði landað á innlenda uppboðsmarkaði með undantekningum fyrir mikið unninn afla frystiskipa eins verður skilið milli veiða og vinnslu þannig að öll fiskvinnslufyrirtæki kaupa inn sinn fisk á markaðsverði hverju sinni þessi einfalda breyting ein og sér mun ekki kosta neitt en mun samkvæmt útreikningum skila sér í um fimm hundruð nýjum störfum við fiskvinnslu og um t tvö hundruð til þrjú hundruð afleiddum störfum til viðbótar en um þrjátíu og fimm þúsund til fjörutíu þúsund tonn af fiski eru flutt út óunnin á hverju ári frú forseti ágætu samþingmenn góðir landsmenn seremóníurnar hér í þinginu í dag og á föstudaginn eru vel skipulagðar og vel varðar af lögum hefðum og lögreglunni því miður er þannig komið fyrir alþingi að það snýst meira og minna um form en ekki innihald pólitísk

ekki alltaf en allt of oft leikreglur dagsins og formaður seremóníur og sýndarmennska breyta engu þar um keisarinn er nefnilega ekki í neinum fötum ekki nú frekar en í ævintýrinu forðum það athæfi sem átti sér stað hér á þriðjudaginn í atkvæðagreiðslunum um ráðherraábyrgðina þegar algerlega vanhæfir þingmenn og ráðherrar greiddu atkvæði var til marks um það hvað þeir eru tilbúnir til að ganga langt til að vernda hver annan slík siðblinda mun á komandi þingi endurtaka sig eftir þörfum á íslandi heitir þetta því fína nafni að vera í stjórnmálum þannig stjórnmál eru hins vegar algerlega óboðleg þannig stjórnmálum hafnar hreyfingin og mun alltaf gera frú forseti í kosningunum vorið tvö þúsund og níu komu tuttugu og sjö nýir þingmenn inn á þing flestir þeirra gengu beinustu leið í björg fjórflokksins sú ríkisstjórn sem nú er við völd og sem margir þessara nýju þingmanna styðja hefur svikið öll þau kosningaloforð sem hún gaf meðvirknin og firringin verður að hætta og þar sem alþingismenn hafa því miður misfarið með umboð sitt eina ferðina enn verður að boða til kosninga strax það verður að gefa almenningi kost á að segja álit sitt á þeim stjórnmálum því stjórnkerfi og því stjórnarfari sem ríkt hefur hér allt of lengi eftirlegukindum hrunsins þarf að moka út almenningur krefst þess eins og þið heyrið ágætu þingmenn og í lýðræðisríki er það eðlilegur gangur mála að hafa kosningar við viljum kosningar og við viljum kosningar strax góðar stundir